Verfassungen, Mediengesetze, Schengen Regeln und viele andere Dinge mehr können selbstverständlich geändert werden.

Und wenn der Verdacht besteht, dass dabei gegen bestehende Gesetze, gegen die Werte der Europäischen Union verstoßen wird, dann muss dem natürlich nachgegangen werden, in Ungarn und in Rumänien, genauso wie in Frankreich, Dänemark und allen anderen Ländern, in denen es Anlass zur Sorge gibt oder geben könnte. Doch ich frage mich nicht nur angesichts der heutigen Debatte, ob es wirklich allen Beteiligten um eine sachliche Klärung von Ereignissen geht, oder nicht doch um parteipolitische Scharmützel oder politische Profilierung einzelner Personen durch markige Sprüche.

Wir müssen eine sachliche Aufklärung herbeiführen, und zwar mit gleichem Maßstab für alle Mitgliedstaaten und nicht mit unterschiedlichen Standards, je nachdem, ob wir im Norden, Osten, Süden oder Westen der Europäischen Union sind. Wenn wir uns in der Sache mit diesen Fragen auseinandersetzen und uns nicht auf Gerüchte und Zeitungsmeldungen verlassen, dann wird diese Diskussion einen Mehrwert haben für Ungarn, Rumänen, Franzosen, Deutsche und alle anderen.